Madame la Présidente, je regrette que M. le commissaire se soit prononcé contre l'amendement clé de mon rapport, appuyé par tous les groupes politiques, qui veut que les conjoints aidants et les partenaires reconnus doivent pouvoir bénéficier obligatoirement de la même protection sociale que les indépendants, et pas seulement à leur demande. L'expérience prouve que, si leur affiliation n'est pas obligatoire, ils ne sont pas affiliés, et cela, pour la même mauvaise raison, Monsieur le Commissaire, que vous avez invoquée, à savoir le coût. Bien sûr, la protection sociale coûte, pour les indépendants comme pour les salariés. Vouloir économiser les cotisations sociales est une erreur monumentale, qu'il faut éviter.